Ich möchte jetzt in dieser knappen Minute das Augenmerk auf ein besonderes Biodiversitätsthema lenken, auf das größte Ökosystem, nämlich den Dreck unter unseren Füßen, den Boden. Der Boden ist das letzte Paradies unter unseren Füßen und hat so viel mikrobielle Funktionen Wasserreinigungs Speicherfunktionen, er füttert die ganze Welt, sodass ich denke, es wird wirklich an der Zeit, wieder über Bodenrichtlinien, über Bodenschutz und über Humusschutz zu reden. Denn ohne Boden wird alles nichts sein.

Also die Krankheit des Bodens hängt auch mit unserer eigenen Krankheit zusammen in unserem Darm, der das größte Ökosystem unter den Menschen ist.

Ich möchte nur den Hinweis geben Bitte schützen Sie den Boden und den Darm aller Menschen.